Pot v službo. Iz garaže, iz garaže vzamem kolo, ga pregledam, če vse deluje, in se odpravim v službo. Peljem se proti zdravstvenemu domu in se ustavim pri semaforju. Stisnem za zeleno luč, prečkam cesto in se in se odpeljem proti mestu. Levo zavijem pred bloki, se peljem po po parkirišču. Počakam, ker mi prihaja nasproti avto, se mu izognem in se odpeljem naprej. Prihajam zopet do prednostne ceste, če je prosto, se odpeljem naprej. Opazujem ljudi, hiše, kaj delajo ljudje. Počasi se približujem semaforju. Razvrstim se, če gre, se razvrstim pri semaforju na kolesarsko stezo, počakam na zeleno luč in se odpeljem naprej. Na desni strani je gostinski lokal, kjer večkrat neprevidno iz njega prihajajo gostje. Upočasnim vožnjo in previdno nadaljujem mimo gostinskega lokala. Tam je tudi avtobusna postaja, kjer v času šole stoji kar nekaj otrok. Nekateri stojijo tudi na kolesarski stezi, zato pozvonim, da se umaknejo in počasi nadaljujem vožnjo naprej. tudi na tej kolesarski stezi mi včasih prečka tovornjak, z dostavni tovornjak. Njemu se poskušam izogniti ali pa počakati. Pazljiv sem pod viaduktom, kjer se cesta zoži, in se zopet razvrstim na kolesarsko stezo, ko se pripeljem izpod viadukta. Te kolesarske steze so, vsaj za mojo pot v službo, dobro, dobro urejene. Nekajkrat, edino nekajkrat moram prečkati glavno cesto. Vožnja približno do sem je zdaj trajala pet minut, na kar se zopet odpravim naprej po kolesarski stezi. Pazljivejši moram biti na na cesti, kjer se kolesarska steza in in cesta združita v eno. Vozniki so v tem primeru uvidljivi, upočasnijo svojo vožnjo, in sledim kolesarski stezi, ki vodi na most. Po mostu vzporedno potekata pešpot in kolesarska steza. Pešci običajno pazijo, da nam pustijo nekaj življenjskega prostora za vožnjo mimo njih. Ko se pripeljem na Glavni trg, je pa treba zopet bil, biti malo bolj pazljiv. Zdaj čez Glavni trg je ... Čez Glavni trg imam prosto pot, izogniti se edino moram kakšnemu pešcu, ki ga pa na na daleč že vidim. Nadaljujem zopet po pešpoti z zmanjšano hitrostjo, ker, ker ne vem, kaj bo, mogoče kakšen pešec, mogoče bo pešec naredil neprimerni korak vstran in je lahko nesreča tu. Pri cerkvi upočasnim vožnjo zaradi tlakovanega, zaradi tlakovane podlage. Ker je malo neprijetno, ker je moje kolo precej trdo vzmeteno in tudi sedež ni kaj spredaj prijazen. Vidim že hišo, v kateri sem v službi. Prispem do službenega vhoda, kjer imamo stojala za kolesa. Zaklenem kolo in se odpravim v službo. Pri pripravi kitajskih rezancev z zelenjavo in mesom potrebujem: vok, lopatico, olje, zelenjavo, meso in začimbe. Prej si pripravim zelenjavo. Vsako zelenjavo narežem na rezance oziroma žulijen, na primerno debelino in dolžino. Postavim v, pripravljeno zelenjavo postavim v skledo. Nakar meso narežem na rezance. Ga dam v skledo in ga za kratek čas mariniram. Mariniram ga s sojino omako, ostrigovo omako, ingverjem, stisnjenim česnom in tekočim čilijem. Meso z roko zgnetem in pustim stati. V lonec si pripravim vodo, postavim, vodo postavim na štedilnik in jo in jo začnem greti. Krop posolim in dodam malo olja. Nakar v njega dam testenine oziroma rezance. Čas kuhanja teh rezancev je odvisen od proizvajalca. Pogledam na embalažo in določim čas kuhanja. Vzamem vok. V vok dodam olje, počakam, da se to olje močno segreje. Najboljše je, da se celo iz olja malo kadi. In pridam marinirano meso. Meso začnem mešati. Mešam približno dve do tri minute. In dodam sesekljano zelenjavo. Vzamem kitajsko mešanico začimb in jo dodam k zelenjavi in že delno praženemu meso. Vse nonstop mešam. Če je potrebno, dodam malo vode iz lonca, kjer se kuhajo testenine, da se vse skupaj v voku malo upari. še naprej pa mešam. Zelenjavo še malo posolim, dodam sojino omako in še naprej mešam. Po občutku in po preizkušnji mesa in zelenjave, ali je dovolj mehka oziroma hrustljava, vok odstavim ... Če nisem skuhal do konca. Tik pred zdajci. Tik pred zdajci.